ktoré by mohli zvyšovať zamestnanosť a prosperitu. Táto iniciatívna správa obsahuje mnoho dobrých návrhov ako zlepšiť fungovanie tohto nového nástroja a zlepšiť komunikáciu smerom k občanom aj podnikateľom. Chcem však zdôrazniť, že zlepšenie investičného prostredia nemôže byť len otázkou verejných investícií, ale predovšetkým súkromných zdrojov. Ďakujem.